El régimen de Maduro, como ha demostrado el informe Bachelet, viola gravemente los derechos humanos y las libertades más básicas, como, en el fondo, todos sabíamos.

Son necesarias sanciones para los responsables de estas graves violaciones de los derechos humanos. Los cambios en Venezuela no pueden, no deben retrasarse. Es urgente la liberación de los presos políticos, un Gobierno de transición y la celebración de elecciones presidenciales libres. La nueva mesa de diálogo de Barbados, promovida por Noruega, debe producir pronto resultados y no debe ser utilizada por el régimen de Maduro para ganar tiempo, como ha sucedido con otros marcos de diálogo. La Unión Europea debe implicarse más activamente. Creo necesaria —ya lo he dicho más veces— una actitud más decidida del Consejo ante el drama que vive Venezuela. El Parlamento sí ha sido ágil, impulsando el rápido reconocimiento de Guaidó hace unos meses. La Unión Europea —y termino— debe trabajar en estrecha cooperación con el Grupo de Lima y con la gran mayoría de la comunidad internacional para poner fin a esta trágica pesadilla que sufren nuestros hermanos venezolanos.